Man kann sagen Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Netzen und Informationssystemen einerseits und des sehr uneinheitlichen Rechtsrahmens und eines hohen unterschiedlichen Maßes an Abwehrbereitschaft war dieser Bericht schlicht und ergreifend überfällig.

Es geht darum, ziemlich unbürokratisch einheitliche Regelungen festzustellen und gleichzeitig eine Meldepflicht einzuführen, damit auch insgesamt in der Europäischen Union ein Überblick darüber existiert, was eigentlich in diesen Netzwerken stattfindet.